Lo ringrazio per la sua disponibilità e per aver compreso e interpretato le richieste che arrivano dai cittadini e anche per aver presentato oggi il bilancio. Io lo dico in modo molto sincero, perché non ci siano fraintendimenti penso che siamo tutti d'accordo in quest'Aula, almeno noi parlamentari, che questo non è ancora il bilancio che noi desideriamo, perché non possiamo pensare che un bilancio pari all'1 del Pil dell'Europa sia qualcosa di soddisfacente e che dia delle risposte alle sfide che noi abbiamo. E non sono sfide di poco conto il lavoro, la crescita, l'aiuto alle nostre piccole e medie imprese, un'economia che risponda alle sfide ambientali che abbiamo, le risposte sulla crescita, i temi legati ai flussi migratori, i trasporti, la difesa comune, come ci chiedete. Con questo bilancio proviamo a dare alcune risposte, cerchiamo di dare quelle risposte che, secondo noi, dal nostro punto di vista, i cittadini ci chiedono i 600 milioni di euro in più che mettiamo sull'iniziativa per i giovani, gli aumenti per ripristinare le cifre corrette che la Commissione aveva messo su Orizzonte 2020, sul CEF, tutto questo significa dare delle opportunità alle nostre imprese, alle nostre università, ai nostri enti di ricerca, ai comuni e alle regioni, questo significa.

una cifra, quella ce la si deve dare. Vede, ministro Kivine, io ho sentito le Sue parole Lei è preoccupato, ha detto di essere preoccupato per gli aumenti proposti dal Parlamento. Io onestamente sono preoccupato dall'aumento e dai numeri sulla disoccupazione, tanto per farLe un esempio.

Inoltre vedo che siamo tutti preoccupati anche di come stanno prendendo sempre più piede i populismi, i partiti antieuropei, ecc. Provo a darvi una soluzione, provo a dirvi quale può essere la risposta tornare a fare politica. Tornare a fare politica e dare risposte ai problemi concreti e veri dei cittadini.

Non voglio mancare di rispetto, ma sono un po' stufo credo che lo siamo tutti di sentire i capi di Stato e di governo che ci dicono che quest'Europa non funziona, e poi quando c'è l'opportunità di mettere in piedi qualcosa, di dare delle risposte e di avere un'Europa che funziona, poi non c'è la volontà politica

C'è un accordo, c'è la possibilità di un accordo ci stiamo arrivando, possiamo farlo.